Unul dintre factorii determinanți în asigurarea competitivității statelor membre și a Uniunii per ansamblu îl reprezintă calitatea superioară a infrastructurii și disponibilitatea ei. Importanța transporturilor este fundamentală pentru economia și societatea europeană și, din nefericire, îmbunătățirea infrastructurii de transport reprezintă o adevărată provocare, în special pentru noile țări membre. Având în vedere că, până în 2050, transportul de marfă va crește cu peste 80 iar cel de călători cu peste 50 în ce măsură consideră Comisia că sprijinul comunitar, reprezentat prin fondurile structurale și prin facilitatea Conectarea Europei, va fi suficient pentru a face față provocărilor viitoare? Ce alte măsuri mai are în vedere Comisia pentru dezvoltarea acestui sector atât de important pentru economia europeană și pentru competitivitatea statelor membre?